virðulegi forseti sú yfirlýsing var auðvitað bundin við þá atburði sem þá voru að eiga sér stað átökin í írak en þeim er lokið en hvað sem því líður er ég algjörlega ósammála túlkun háttvirts þingmanns um að það megi á grundvelli þeirrar yfirlýsingar

ólögmætt athæfi í þessum efnum og það er ekki hægt að réttlæta ólögmætt fangaflug ef það hefur átt sér stað eða ef það er fyrir hendi með þessari yfirlýsingu ég held að það sé rangt hjá þingmanninum að það megi túlka hana svo að öðru leyti ætla ég ekki að ræða þessi fangamál frekar það er ekki ólöglegt að flytja fanga milli